Monsieur le Président, chers collègues, il y a deux jours, treize militaires français ont trouvé la mort dans une opération de lutte contre le terrorisme et ce parlement n'a pas eu l'occasion d'honorer leur sacrifice par une minute de silence. Je vous propose donc, Monsieur le Président, d'observer une minute de silence et que tous nos collègues se lèvent pour nos soldats qui se sont sacrifiés au Mali.